Spoštovani, hvala za besedo. Očitno je prišlo do pomote, ker smo dali na Ministrstvo za izobraževanje oziroma gospodu ministru za izobraževanje vprašanje, pač očitno je prišlo do nekih tehničnih težav! V redu, kakorkoli. Zadeva je pač taka, da zdaj tako potem ostalih vprašanj nima smisla, da postavljam, če ne smem. Mislil sem tudi, želel sem, da bi pač, potem tudi opravili razpravo neko širšo glede tega, ampak to je to. Lahko, v redu. Pač predlagam glede na to, da mislim, da je to pač en res črni mladež oziroma ena slepa pika, v slovenski zgodovini je tale naš dragi NUK in mislim, da pač moramo pač vsi delati na tem, da tudi pomagamo obema ministroma in vladi, da ga ta, projekt čimprej spravimo skozi in da postavimo to zgradbo, zato bi pač, ne vem, če lahko, če je to sploh postopkovno zdaj dovoljeno, da predlagam, ampak mislim, da ne morem niti potem predlagati, da damo zadevo na glasovanje za razširitev točke. Oziroma pač. Lahko?